Cameron aurait dû savoir que ce type de référendum était risqué, car il cristallise tous les mécontentements.

De ce point de vue, la carte du non est assez édifiante, particulièrement en Angleterre. C'est donc en partie au gouvernement britannique que le non s'est adressé.